Ich bedanke mich, dass heute diese Debatte hier in Straßburg stattfindet. Gerade zum Änderungsantrag 1 Gebäude möchte ich sagen, dass ja Straßburg die Stadt des Friedens ist, dass hier Brücken gebaut wurden in Europa, und dass hier z.

Wir sollten stolz darauf sein, und wir sollten eher auch noch ein Studio für das Parlament bauen gegenüber dem arte Studio, weil sich hier Europa treffen kann und hier Europa die Weichen stellen kann.

Wenn wir im Änderungsantrag 4 über ein Haus der europäischen Geschichte diskutieren, dann ist es unsere Pflicht, unserer Jugend auch zu zeigen, wie wichtig es ist, diesen Frieden jeden Tag zu erarbeiten. Das muss auch dementsprechend dokumentiert werden.